Però, in questo caso, stiamo parlando di reati e mi permetto di dissentire.

Se poi vogliamo dire che l'articolo 14, comma 3, non sta funzionando, sono d'accordo e se siamo disposti a riaprire la direttiva per trovare un modo più stringente per proteggere i cittadini europei sono perfettamente d'accordo. Però, dall'altra parte, questi sono reati e dobbiamo anche pensare alla libertà di espressione.

E quindi mi chiedo dove inizia il limite e dove finisce la libertà di espressione.

Io credo che l'ultima forma di tutela per i bambini sia veramente garantita dall'abolizione della pubblicità che a loro spetta. Le regole chiare e precise delle comunicazioni commerciali dovrebbero essere contenute invece in un atto legislativo ad hoc, che riguardi la pubblicità su tutti i mezzi. Infine, investiamo nell'educazione civica e nell'educazione digitale per i cittadini europei.